Monsieur le Président, Madame la Vice présidente, je dis oui à un couloir humanitaire en Syrie maintenant, oui à un large accueil des réfugiés dans l'Union européenne.